Musím říci, že tak trochu s těžkým srdcem, protože jsem nechtěl dát signál, že nechci samozřejmě to, co je v nejlepším zájmu a právu dítěte. Na úvod bych chtěl říci, že Evropská unie by se měla stát signatářem této mezinárodní úmluvy a Komise by pro to měla udělat všechno, ostatně k tomu směřovala jedna z výzev tohoto návrhu usnesení. Tento návrh se věnoval řadě bodů, násilí, novým formám násilí páchaného na dětech, psychickým formám násilí, zejména páchaným na internetu, nuceným sňatkům, otrocké práci, přístupu ke školkám, kvalitnímu vzdělávání.

Ale i mně vadí, kolik ideologie bylo vloženo do tohoto usnesení.